a viaceré krajiny Únie sa rozhodli ich využívanie obmedziť či ukončiť, zostáva jadrový výskum dôležitou súčasťou inovačnej politiky Spoločenstva. Najmä výskum v oblasti štiepenia jadra prináša nové poznatky a efektívnejšie a bezpečnejšie možnosti prístupu k stabilnému bezuhlíkovému zdroju energie. Nové technológie systémov štvrtej generácie reaktorov pracujúcich s rýchlymi neutrónmi sú až päťdesiatkrát účinnejšie ako súčasné systémy a pri ich využití vydržia súčasne známe a dostupné uránové zdroje na tisíce rokov. Preto Európska únia rovnako ako Spojené štáty americké, Rusko či Čína cíti potrebu pokračovať v oblasti jadrového výskumu, a to tak v oblasti štiepenia,

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor so svojimi sprievodnými programami vývoja a výskumu ostáva najdôležitejším nositeľom perspektívy významného potenciálu bezpečných, ekologických, udržateľných a ekonomicky dostupných zdrojov energií pre Európu. Nové pravidlá na realizáciu tohto výskumu nám teda umožnia v ňom pokračovať aspoň do roku